hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir þá skýrslu sem hér liggur frammi og ræðu sem hún flutti hér í morgun um utanríkismál og háttvirtum þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu sem ég tel heilt yfir að hafi verið ákaflega málefnaleg og kannski með því besta sem hefur hér verið flutt um utanríkismál í sölum alþingis lengi ég hef fylgst með því um nokkurt árabil meðal annars sem fyrrverandi aðstoðarmaður utanríkisráðherra eitt af því sem einkennt hefur þá umræðu nánast alltaf er gagnrýni á það sem er ekki í skýrslum viðkomandi ráðherra hverju sinni þetta hefur allt rifjast upp í þessari umræðu vegna þess að stundum hefur verið brugðið á það ráð af hálfu ráðherra að hafa ákveðið þema í bæði munnlegri skýrslu og skriflegri um utanríkismál ég minnist þess eitt sinn að háttvirtur þingmaður þórunni sveinbjarnardóttur fannst fullharður tónn eitt árið þegar þemað var í rauninni hin svokallaða barátta gegn hryðjuverkum og mátti það auðvitað til sanns vegar færa

rauninni farið yfir þann málaflokk frá a til ö og ég minnist þess að það var í rauninni mjög uppbyggileg og góð umræða síðan eitt sinn var umræðan nánast algjörlega um írak og eins og ég segi baráttuna gegn hryðjuverkum og þá auðvitað kunna einhverjir að hafa gagnrýnt það að það skyldi ekki vera vikið orðum að almennari þáttum utanríkisþjónustunnar svona er lífið það hefur svo sem verið reynt að fitja upp á bæði því að ræða um utanríkismál sem svona í einstökum þemum með áherslu til dæmis á þróunarsamvinnumál jafnréttismál og annað slíkt og ég tek undir það sem margir háttvirtir þingmenn hafa sagt í þessari umræðu að það er á þessu nokkuð annar blær en á undanförnum árum og ég fagna því ég tel að nýjar áherslur hæstvirts utanríkisráðherra í mörgu tilliti sæti tíðindum og fagna þeim og það sem meira er þær hafa bæði mælst mjög vel fyrir meðal háttvirtra þingmanna og eins hjá þjóðinni hefur maður fundið þessi svokallaða mýkri ásýnd til dæmis friðargæslunnar og aukin áhersla á þróunarsamvinnumál sem ég fagna auðvitað sérstaklega í því sambandi langar mig til þess að koma með nokkur orð vegna þess að ég naut þeirra forréttinda um nokkurt skeið að vera stjórnarformaður þróunarsamvinnustofnunar íslands sem hefur hér komið nokkuð til umræðu sem er stofnun sem fer með þróunarmál okkar íslendinga þó einkum tvíhliða samskiptin um það er að segja að ég tek undir margt af því sem hér hefur komið fram að þróunarsamvinnustofnun og það starf sem þar er unnið hefur notið stuðnings allra flokka sem hér hafa verið á þingi margt af því sem meðal annars háttvirtur þórunn sveinbjarnardóttir hefur sagt í þeim efnum í gegnum árin hefur mér fundist ég eiga heilmikla samleið með og vil hæla þeim háttvirtum þingmanni sérstaklega fyrir að hafa sett sig vel inn í þau mál raunar naut ég þess sem stjórnarformaður stofnunarinnar lengi að það var ekki ágreiningur milli einstakra flokka sem áttu fulltrúa í þeirri stjórn ég minnist þess ekki nokkru sinni að það hafi verið annað en þverpólitísk samstaða um verkefni sömuleiðis þegar við bættum við samstarfslöndum það eru ekki nema rúmlega tvö ár síðan stjórnin ákvað að höfðu mjög víðtæku samráði við utanríkisþjónustuna að bæta við samstarfslöndum sem sætti heilmiklum tíðindum vegna þess að þá bættust við samstarfsálfur fram að því hafði samstarf þróunarsamvinnustofnunar eingöngu tekið til verkefna í afríku en eins og við vitum hefur auðvitað ýmislegt gengið á í þeim efnum síðan það var svo sem ekki fyrirséð sú þróun sem hefur orðið til dæmis til ófriðar á sri lanka og þegar við fórum þangað fyrir einhverjum einu og hálfu ári og tókum þar í gagnið skrifstofur og meðal annars sendiskrifstofu þá var þar mjög friðvænlegt um að litast og við áttum mjög gagnlegar viðræður við fulltrúa norðmanna sem þar hafa farið fyrir friðargæslu og það var í sjálfu sér ekkert sem benti til að aftur mundi verða heldur ófriðvænlegt á þeim slóðum það auðvitað minnir okkur á að í þeim löndum og þeim svæðum þar sem við störfum á vettvangi utanríkisþjónustunnar getur oft brugðist til beggja vona og ég held að það hafi verið ákaflega mikilvægt í starfi utanríkisþjónustunnar að skilja svolítið þróunarsamvinnustofnun frá öðrum þáttum vegna þess að það hefur orðið til þess að það hefur orðið heilmikil eins og ég segi þverpólitísk samstaða um þau störf sem þar hafa verið unnin og við höfum þá kannski getað látið pólitískt karp um önnur atriði sem þar hafa verið til skoðunar ég tel að það hafi líka verið mikilvægt vegna þess að með þeim hætti var unnt að auka mjög framlög til stofnunarinnar og þótt ég geti tekið algjörlega undir það sem hér hefur komið fram að framlögin séu alls ekki nægileg af íslands hálfu til þessara mála þá er þó þess að geta að meðal annars undir forustu fyrrverandi hæstvirtur utanríkisráðherra halldórs ásgrímssonar og að hans tillögu samþykkti ríkisstjórnin að auka framlögin umtalsvert eða upp í núll komma þrjátíu og fimm prósent af landsframleiðslu sem auðvitað í alþjóðlegu tilliti er ekki nægilega mikið en þó mjög mikil breyting frá því sem verið hafði og ef framlögin eru skoðuð síðastliðin tíu ár það er nokkurn veginn á starfstíma þeirrar ríkisstjórnar og þeirra stjórnarflokka sem nú starfa þá sjá menn að það hefur orðið gífurleg aukning ár frá ári svo jaðrar við nánast byltingu vegna þess að þegar hefur komið að starfi þróunarsamvinnustofnunar hefur breytingin verið svo mikil á milli ára upp á stundum mörg hundruð milljónir og jafnvel yfir milljarð milli ára að stofnunin hefur nánast átt fullt í fangi með að skipuleggja störf sín til þess að bæta við samstarfsverkefnum

uppfylli skilyrði það sé gegnsæ stjórnsýsla vel farið með fjármuni og annað slíkt sem ég held að hafi reynst okkur íslendingum ákaflega vel ég vildi í rauninni aðeins koma að þessu vegna þess að ég tel að þessi áhersla hæstvirts utanríkisráðherra á þessa mýkri ásýnd sé til þess að skapa mjög mikla sátt um störf utanríkisþjónustunnar í landinu eins og ég segi ég hef fundið bæði að þessu er mjög vel tekið hér í sölum háttvirtur alþingis og sömuleiðis úti í þjóðfélaginu og það er heilmikill áfangi hjá nýjum utanríkisráðherra sem tekur við nýju ráðuneyti og hefur í rauninni til þess að gera fáa mánuði til þess að skapa sér sérstöðu að henni tækist samt sem áður að valda ákveðnum straumhvörfum og ég tel að það sé til marks um pólitískan styrkleika þessa hæstvirtur ráðherra ég vildi aðeins bæta þessum orðum inn í þessa umræðu ég vil ekki lengja hana